Herr Präsident! Erstens habe ich vorgetragen, dass ich der Meinung bin, dass dieser MFR verändert werden muss, verbessert werden muss, und zwar in den methodischen Fragen, in den Instrumentenfragen ich habe ja drei vorgetragen.

Zweitens halte ich allerdings das Nein in der Formulierung für falsch.